Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les marins pêcheurs nous ont fait part de leur difficulté croissante à vivre de leur métier. Au contexte particulièrement pénible pour eux de réduction des quotas de pêche et de plans de sortie de flotte vient s'ajouter une difficulté supplémentaire, celle de la flambée des coûts du pétrole. Bien que le cours ait quelque peu diminué, il reste fluctuant et depuis deux ans, cette situation pèse sur le quotidien de l'ensemble de nos pêcheurs européens, en particulier dans le secteur de la pêche artisanale et côtière. Cette situation est extrêmement préoccupante et nous tenons à faire part aux pêcheurs de tout notre soutien. Pour cela, nous demandons à la Commission européenne de remonter le plafond des aides de minimis qui peuvent leur être attribuées pour les aider à faire face à cette crise. Il ne s'agit pas d'autre chose que d'une mesure transitoire, motivée par l'urgence. En 2007, la Commission avait déjà réagi à un tel phénomène et face à ce nouveau pic, nous souhaitons connaître, vous en avez déjà détaillées quelques unes, les actions concrètes qu'elle entend mettre en place. Il nous semble aussi essentiel, comme l'a dit Mme Fraga Estévez, de vérifier que les États membres utilisent la totalité des montants prévus actuellement par le règlement. À l'heure où les contours de la future PCP semblent se préciser, je crois que nos pêcheurs ne sont pas rétifs au changement, bien au contraire. Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient prêts à faire des efforts, en particulier en matière de préservation des stocks.

Encore faut il pour ce faire qu'ils ne soient pas victimes de facteurs externes à leur activité sur lesquels ils n'ont strictement aucune prise. Une réponse rapide et efficace de votre part, Madame la Commissaire, sur ce point, serait un signe qui contribuerait, en outre, à resserrer des liens que nous savons historiquement délicats entre la Commission et la profession.